Notre accord avec nos partenaires de l'Argentine, du Brésil, de l'Uruguay et du Paraguay en est malheureusement une démonstration éclatante. À un moment où l'Europe promet d'innover avec une barrière écologique, empêchant les importations venues de pays qui ne respectent pas nos normes environnementales, comment imaginer que certains, dans l'opacité la plus totale et en notre nom, puissent autoriser des pays d'Amérique du Sud à inonder le marché européen de produits alimentaires contenant des substances interdites à nos propres éleveurs? À cette absurdité écologique s'ajouterait un plan social de grande ampleur dont le Parlement européen doit refuser de se faire le complice. En tant qu'élus du peuple, comment voulez vous que nous disions aux éleveurs de bovins, déjà plongés dans la crise, qu'ils devraient en plus subir

Qui peut croire que nous irions autoriser l'arrivée massive de produits médiocres dans des supermarchés, présentant des risques réels pour la santé publique et de nos enfants, et ce, au mépris d'exploitations familiales qui se battent chaque jour pour survivre et garantir la sécurité alimentaire? Face à de funestes accords de couloirs, nous devons répondre par la fermeté, par l'esprit de responsabilité et par le bon sens. Je vous le dis, nous devons arrêter d'être les naïfs de la mondialisation.